Nous avons connu tous les deux une autre Europe, celle qu'on appelle souvent l'Europe de l'Est, ravagée par des décennies de dictature communiste et par d'autres régimes totalitaires. Et nous sommes nombreux ici, dans cette salle, venus de cette partie souvent négligée du continent. Mais aujourd'hui, nous voulons tous la même chose une Europe libre, forte et prospère. Pour cela, nous devons nous battre contre le désenchantement, le découragement et le déclin de l'idée européenne. Nous devons faire preuve d'ambition et relancer un nombre important de dossiers et de chantiers européens car seul l'espoir, comme vous l'avez dit, triomphera de la désillusion. Vous avez parlé de la conférence sur l'avenir de l'Europe. L'urgence maintenant est l'adoption du plan de relance et du nouveau cadre financier pluriannuel. Les dernières prévisions de la Commission européenne sur notre économie nous montrent, une fois de plus, que nous n'avons pas d'autre choix. Il en va de l'avenir des Européens. Et céder maintenant aux divisions serait une faute historique. Je n'ai donc nul doute que vous serez du côté du président du Conseil pour forger un compromis dès la semaine prochaine.

Vous avez récemment déclaré qu'il faut d'abord avoir l'argent avant de parler de l'état de droit.

On construit l'Europe, comme vous l'avez d'ailleurs dit, autour d'un projet, d'une vision et de valeurs solides.

Et le parfait exemple est Viktor Orbán qui est d'ailleurs membre de votre famille politique mais il n'est pas le seul.

Mettez vous du côté des Européens de tous les Européens afin qu'ils puissent vivre dans un monde libre, juste et prospère. Vous en avez le pouvoir, Madame la Chancelière.